virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum frumvarpið er endurflutt frá síðasta þingi en það var afgreitt frá umhverfis og samgöngunefnd þingsins sjötta maí tvö þúsund og fimmtán tekið hefur verið tillit til ýmissa þeirra athugasemda og breytingartillagna sem fram komu í nefndarálitum meiri hluta og minni hluta nefndarinnar við endurskoðun frumvarpsins og mun ég koma inn á þær breytingar í minni framsögu frumvarpið felur í sér að lögfest verði gerð heildstæðrar stefnumarkandi áætlunar vegna uppbyggingar innviða í náttúru íslands vegna álags af völdum ferðamennsku og útivistar markmið frumvarpsins er að móta stefnu samræma og forgangsraða tilhögun um slíka uppbyggingu og viðhald til ferðamannastaða

umræðan um ferðaþjónustu og ferðamennsku hefur verið fyrirferðarmikil að undanförnu og kallað hefur verið eftir stefnumótun á sviði uppbyggingar innviða í náttúru íslands mikil þörf hefur skapast á slíkum aðgerðum enda hefur fjöldi ferðamanna vaxið gríðarlega hratt á undanförnum árum með tilheyrandi álagi á náttúru íslands og sögustaði ánægjulegt er að erlendir gestir sýna óspilltri íslenskri náttúru mikinn áhuga og hafa kannanir ítrekað sýnt að náttúran er það sem helst dregur ferðamenn til landsins og innlenda ferðamenn út um allt land þá hafa kannanir sýnt hvað erlenda ferðamenn varðar að næst á eftir náttúrunni kemur menning og saga landsins sem eitt helsta aðdráttaraflið ferðaþjónustan er nú orðin ein af burðarásum íslensks atvinnulífs og bendir allt til þess að vöxtur greinarinnar muni halda áfram að vaxa á næstu árum en umferð um náttúruna hefur talsverð áhrif sem okkur ber að taka alvarlega á sama tíma hefur ferðamannatíminn breyst hann bæði byrjar fyrr og teygir sig lengra fram á haustið samtíða því hefur orðið meira framboð af vetrarferðamennsku mikill vöxtur hefur orðið í áhuga íslendinga á útivist og stunda nú þúsundir manna náttúrutengda útivist að staðaldri svo sem fjallgöngur gönguferðir og reiðhjólaleiðir gera má ráð fyrir því að uppbygging verði mikil á svæðum í nágrenni við höfuðborgarsvæðið í nánustu framtíð

því er brýn þörf fyrir markvissa stefnumörkun í greininni sjálfri og aðgerðum til að tryggja að uppbygging og aukinn ferðamannastraumur komi ekki niður á þeim verðmætum sem eru fólgin í landi okkar og að ísland haldi sérstöðu sinni og aðdráttarafli stefna í ferðaþjónustu þarf því að haldast í hendur við náttúruvernd til að nýting lands til ferðamennsku sé sjálfbær við markaðssetningu áfangastaða þarf að taka tillit til viðkvæmrar náttúru og stuðla að samfélagslegri ábyrgð til að upplifunin verði eins og lagt var af stað með fjölsóttustu ferðamannastaðir landsins eru jafnframt meðal dýrmætustu náttúruperlna þess oft og tíðum friðlýst svæði með hátt verndargildi auk þess sem mikilvægar menningarminjar laða að sér ferðamenn friðlýst svæði eru nú þegar hundrað og fjórtán talsins og ná yfir tuttugu prósent af flatarmáli landsins á sama tíma hafa aðeins verið gerðar um þrettán stjórnunar og verndaráætlanir fyrir svæðin og eru náttúruminjar undir miklu álagi sem vex með hverju árinu í frumvarpi til laga um náttúruvernd er kveðið á um að tillaga að stjórnunar og verndaráætlunum skuli liggja fyrir innan tólf mánaða frá gildistöku friðlýsingar þessar áætlanir munu nýtast við forgangsröðun verkefnisstjórnar þetta frumvarp sem ég mæli hér fyrir gerir ráð fyrir að heildstæð stefnumarkandi áætlun um vernd og uppbyggingu innviða á ferðamannastöðum verði til slík langtímaáætlun er mikilvægt til þess að hafa yfirsýn yfir þau verkefni sem ber að vinna skilgreina fjárþörf forgangsraða verkefnum fylgja á eftir framkvæmdum tryggja hagkvæmni og vinna að skilgreiningu nýrra svæða það má nefna að fyrir ári síðan kynnti o e c d umfangsmikla úttekt á stöðu umhverfismála í landinu þar er fjallað mikið um álag á náttúruna í ferðaþjónustunni og hvernig hægt sé að bregðast við því og samræma betur stefnumörkun ferðaþjónustu og umhverfismála er þetta frumvarp mjög í þeim anda sem þar var bent á þegar frumvarpið var lagt fram á síðasta þingi var gert ráð fyrir því að þriggja ára verkefnaáætlanir yrðu lagðar fyrir þingið í formi þingsályktunartillagna í áliti meiri hluta umhverfis og samgöngunefndar er hins vegar lagt

í frumvarpinu sem ég mæli hér fyrir í dag hefur þessi breyting verið gerð á frumvarpinu en rökin fyrir slíkri breytingu voru einkum þau að uppbygging innviða vegna álags af völdum ferðamennsku og útivistar er ekki slíkt verkefni að það kalli á aðkomu alþingis í formi þingsályktunartillagna bæði til þriggja og tólf ára við umræðu í umhverfis og samgöngunefnd voru viðruð þau viðhorf að erfitt yrði fyrir svo fjölmenna verkefnisstjórn sem var gert ráð fyrir þegar frumvarpið var lagt fram á síðasta þingi að vinna að heildstæðri langtímastefnumarkandi landsáætlun í stað þess væri í breytingartillögu meiri hluta nefndarinnar lagt til að verkefnisstjórn verði samansett úr

þar að auki verði sett á laggirnar ráðgjafarnefnd með opinberum stofnunum félagasamtökum og öðrum hagsmunaaðilum ráðgjafarnefndin mun koma að stefnumótun og framtíðarsýn og verða verkefnisstjórn til ráðgjafar og samráðs við undirbúning tillagna að tólf ára stefnumarkandi landsáætlun þessi breytingartillaga hefur nú verið gerð á frumvarpinu og er hún lögð til til að koma í veg fyrir að starf verkefnisstjórnarinnar verði þungt í vöfum halda skal því til haga að frumvarpið kveður áfram á um að verkefnisstjórn skuli viðhafa samráð við opinberar stofnanir stjórnvöld ríkis og sveitarfélaga félagasamtök og aðra hagsmunaaðila auk almennings einnig er gert ráð fyrir til samræmis við álit minni hluta umhverfis og samgöngunefndar að þær opinberu stofnanir sem fara með umsjón þeirra svæða komi beint að gerð áætlunar með verkefnisstjórninni frumvarpið tekur til innviðauppbyggingar með opinberum stuðningi á landinu öllu óháð eignarhaldi þannig er lagt upp með að svæði í eigu hins opinbera þar með talið innan þjóðlendna eigi sjálfkrafa aðild að áætluninni og sveitarfélög geri tillögu um þau svæði sem staðsett eru innan marka þeirra sem eru í einkaeigu og kjósa að eiga aðild að áætluninni sveitarfélögin fara með skipulagsvaldið í landinu og því verður að teljast eðlilegt að þau séu miðlægur aðili í ákvörðunartöku um hvaða svæði fari inn í áætlunina það tryggir jafnframt samræmingu við skipulagsvinnu þeirra í þessu samhengi má einnig benda á að ekkert landsvæði í einkaeigu mun falla undir áætlunina nema viðkomandi landeigandi samþykki það því tengdu vil ég nefna að í frumvarpinu er gert ráð fyrir að gerðir verði samningar við landeigendur einkalands sem hafa samþykkt að láta svæði í sinni eigu falla undir áætlunina þiggja opinberan stuðning og halda löndum sínum opnum fyrir gjaldfrjálsri umferð eftir því sem nánar er kveðið á um í lögum og reglugerðum landeigendum er þó ávallt heimilt að taka gjald fyrir veitta þjónustu hér er eingöngu verið að reyna að tryggja að ekki verði farið í sjálfstæða innheimtu aðgangsgjalda á þeim svæðum þar sem ríkið kemur að uppbyggingu innviða fyrir ferðamenn til að stuðla að því að framkvæmdir sem styrktar eru af almannafé nýtist í almannaþágu að lokum er í ákvæði til bráðabirgða kveðið á um að ráðherra skuli innan sex mánaða frá samþykkt frumvarpsins í samráði við aðila sem eiga fulltrúa í verkefnisstjórn og þá ráðherra er fara með ferðamál þjóðlendumál og menningarminjamál leggja fram og birta opinberlega áætlun um uppbyggingu innviða á ferðamannaleiðum ferðamannastöðum og ferðamannasvæðum sem gildi til fyrsta janúar tvö þúsund og átján

ljóst að fjármunir verða ekki veittir til þessa verkefnis fyrr en við fjárlagagerð það ár eða fyrir þá árið tvö þúsund og átján framkvæmdir á grundvelli áætlunar gætu því í fyrsta lagi hafist það ár ég tel að til að tryggja verndun viðkvæmrar náttúru og menningarminja sem liggja undir skemmdum sökum ágangs af völdum ferðamanna og útivistar sé nauðsynlegt að ráðast í aðgerðir sem fyrst nú langar mig með leyfi forseta að lesa skýringu við þrítugustu og aðra grein

stjórnunar og verndaráætlun friðlýstra svæði skuli einnig fjalla um þá uppbyggingu sem talin er þörf á innan viðkomandi svæðis ekki síst vegna nýtingar ferðaþjónustu svo og verndaraðgerðir með auknum fjölda ferðamanna sem sækja ísland heim hefur skapast gífurleg þörf á uppbyggingu innviða í náttúrunni til verndar henni og þeim menningarminjum sem þar er að finna eðlilegt er að í stjórnunar og verndaráætlun friðlýstra svæða sem er það tæki sem umhverfisstofnun mun nota til að stuðla að verndun svæðis

hvaða verndaraðgerðir æskilegt er að ráðist verði í til þess að tryggja að verndargildi svæðis haldist þannig fléttum við saman þessi tvö frumvörp eðlilega því að bæði snúast um náttúru landsins virðulegi forseti ég hef hér rakið meginefni þessa frumvarps og legg til að því verði að lokinni fyrstu umræðu vísað til háttvirtrar umhverfis og samgöngunefndar